A magyar kormány elolvasta manapság, képviselőtársaim, nagy dolog megértette a Bizottság észrevételeit, és ígéretéhez híven megváltoztatja a médiatörvényt, azaz a magyar kormány és a Bizottság jogszerűen és demokratikusan járt el, önök pedig itt ma politikai bolhacirkuszt csinálnak.

Itt a magyar szocialista képviselőtársaim alaptalanul vádaskodnak, sőt másokat is felbujtanak.